Tout d'abord, une des conséquences les plus visibles de la numérisation dans le domaine social et de l'emploi, nous l'avons dit, est l'apparition de nouvelles formes de travail, notamment à travers le développement des plateformes. Ces plateformes recouvrent en pratique des réalités très différentes, ce qui peut rendre plus complexe notre tâche de législateurs. Nous devons trouver le juste équilibre entre l'opportunité de nouvelles perspectives d'emploi et la protection de ces travailleurs, en leur évitant une éventuelle précarisation. Je pense, à cet égard, en priorité à leur garantir des conditions de travail décentes, ainsi qu'un accès à la protection sociale en cas de maladie ou d'accident du travail. Je ne doute pas, Monsieur le Commissaire, que vous allez vous y employer avec détermination. Il nous faut également permettre à ces travailleurs de s'organiser collectivement pour défendre leurs intérêts. Enfin, garantir des possibilités de formation est indispensable pour assurer la qualité de la prestation de services et des perspectives de carrière individuelle. Le second point sur lequel je voudrais insister est le très mauvais positionnement de l'Union européenne en matière de compétences numériques, puisque 40 de notre main d'œuvre ne dispose actuellement que de compétences numériques faibles, voire nulles. Il me semble qu'il est temps de mettre à jour notre logiciel de formation. Investissons massivement dans les compétences numériques!

Pourquoi pas un passeport numérique dans l'Union européenne, qui serait visible et sur lequel il faut que nous investissions massivement.